În contextul actual este nevoie de un echilibru între necesitatea ocupării forței de muncă în rândul femeilor și impactul financiar al concediului de maternitate.